hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála númer þrjátíu og eitt nítján hundruð áttatíu og sjö með síðari breytingum með frumvarpi þessu eru felld úr gildi lög um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála en í þeim lögum eru settir fram tveir skattstofnar það er flugvallaskattur og varaflugvallagjald með niðurfellingunni er markvisst verið að hverfa frá skatttöku yfir í gjaldtöku sem leiðir af kostnaði við þjónustuna þannig að notandinn greiði í samræmi við kostnað í ríkari mæli en nú er í apríl tvö þúsund og átta skipaði samgöngu og sveitarstjórnarráðherra starfshóp sem ætlaður var að endurskoða gjaldtöku flugvalla og gera tillögur um tilhögun á tekjuöflun til flugvalla þannig að þeir starfi í eðlilegu viðskiptaumhverfi og í fullu samræmi við alþjóðareglur þar að lútandi hópurinn var sammála um að það fyrirkomulag tekjuöflunar á flugvöllum að blanda saman nefsköttum á farþega beinum greiðslum úr ríkissjóði og þjónustugjöldum samkvæmt gjaldskrá hafi reynst ógagnsætt og lítt til þess fallið að efla kostnaðarvitund þeirra sem greiða fyrir þjónustuna hvort heldur væru flugrekendur eða ríkissjóður hópurinn lagði því til að skattar af farþegum yrðu afnumdir og að þjónustugjöld yrðu tekin upp þess í stað flugvallaskattur og varaflugvallagjald hafa verið markaðar tekjur til framkvæmda í flugmálum reksturs flugvalla rannsókna sérstakra tímabundinna verkefna í flugöryggismálum og kostnaður vegna reksturs og viðhalds alþjóðlegra varaflugvalla á íslandi isavia o h f sem sér um rekstur flugvalla á íslandi hefur fengið hinar mörkuðu tekjur í gegnum þjónustusamning sem samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytið gerir árlega við fyrirtækið nú innanríkisráðuneytið eins og kunnugt er með því að fella niður fyrrgreinda skattstofna mun gjaldskrá fyrirtækisins hækka sem þeim nemur þjónustusamningur fyrirtækisins og ráðuneytisins mun að sama skapi lækka og staða ríkissjóðs verða óbreytt staða farþega og flugrekenda mun einnig verða óbreytt þar sem í stað nefskatta sem greiddir eru ríkissjóði eru greidd þjónustugjöld til isavia o h f eftirlitsstofnun efta hefur einnig gert athugasemdir við varaflugvallagjaldið þar sem stofnunin heldur því fram að gjaldið standist ekki kröfur e e s samningsins um jafnræði og að hugsanlega séu ríkisstyrkjareglur brotnar þar sem varaflugvallagjaldið er ekki tekið af vöruflutningum íslenska ríkið hefur fallist á sjónarmið stofnunarinnar og eru afskipti esa ein af ástæðum þess að fyrrgreindur starfshópur um fjármögnun flugvalla var skipaður er því mikilvægt að varaflugvallagjaldið verði afnumið til að alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins séu uppfylltar breytingar á formi gjaldtöku flugvalla eru þegar hafnar en samgöngu og sveitarstjórnarráðherra

sig með þjónustugjöldum sem byggð væru á kostnaðargrunni frumvörpin urðu hins vegar að lögum númer fimmtán tvö þúsund og níu og hins vegar lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og tíu í fyrstu málsgrein sjötugustu og fyrstu grein loftferðalaga er lögð sú skylda á rekstraraðila flugvalla þar sem farþegar eru fleiri en ein milljón á ári líkt og á við um keflavíkurflugvöll að hann setji á stofn notendanefnd sem sé vettvangur skoðanaskipta milli rekstraraðilans og notanda um málefni flugvallar en markmiðið með þessu fyrirkomulagi er að auka gagnsæi í rekstri og gjaldtöku á flugvöllum tekið skal fram að notendur í skilningi ákvæðisins eru þeir sem stunda flutning í lofti á farþegum pósti og eða farmi til eða frá viðkomandi flugvelli hefur notendanefnd keflavíkurflugvallar nú þegar verið sett á stofn og mun isavia o h f því fara með gjaldskrárbreytingar þær sem leiða af frumvarpi þessu fyrir nefndina og munu notendur hafa það tækifæri til að koma sínum skoðunum á framfæri ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar alþingis